Voorzitter, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wil de hoogste standaard van transparantie hanteren en dat is goed nieuws, want de staat van dienst van de Europese Commissie is gemengd. De gedragscode is nu dan wel herzien, maar veel kiezers herinneren zich natuurlijk nog de draaideur van meneer Barroso, die voor Goldman Sachs ging werken, of de absurde flitspromotie van meneer Selmayr. Het is goed dat de lat nu hoger wordt gelegd, maar we zijn er nog niet en daarom wil ik me nu ook richten tot het Finse voorzitterschap. Ik hoor de mooie woorden van uw kant, maar wil u oproepen tot een heel concrete daad. Het Raadsvoorzitterschap wordt doorgaans namelijk gesponsord door private partijen. Zo heeft Finland bijvoorbeeld honderd auto's geaccepteerd van een grote autofabrikant en dat net in een jaar dat de Europese uitstootnormen voor personenauto's worden herzien. Dat lijkt mij nou een zuiver voorbeeld van belangenverstrengeling.